Aber ich vermisse in dieser Debatte heute Morgen auch Martin Schulz als Präsident des Europäischen Parlaments. Martin Schulz hat mit uns zusammen die Fast Track Procedure für die Ratifizierung des Assoziierungsabkommens insgesamt verabredet.

Ich finde, dass die Abwesenheit von Ashton und die Abwesenheit von Martin Schulz unerträglich sind.